og er um stöðuna á fasteignamarkaði og íbúðalánasjóð málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon félags og tryggingamálaráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara síðari umræðan hefst þegar að lokinni hinni fyrri um klukkan ellefu þrjátíu og er um afstöðu ríkisstjórnarinnar til

forsætisráðherra geir h haarde verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund